Grație negocierilor intense purtate de Parlament este pentru prima dată când băncile vor raporta situațiile financiare defalcat pe fiecare țară unde au sucursale, și nu numai la nivel general. Sigur că această măsură va duce la o mai mare transparență a declarării profiturilor obținute și la o mai bună colectare a impozitelor plătite în fiecare țară. Dar haideți să fim realiști pentru că toate aceste documente pe care le adoptăm vor rămâne doar litere pe hârtie și nu vor avea niciun efect. Cel mai important este să eliminăm paradisurile fiscale din Uniunea Europeană și, de asemenea, să urmărim și să confiscăm în mod legal banii aflați în paradisuri fiscale oriunde în lumea aceasta, în Uniune sau în afara ei.